forseti vill geta þess að til þess að koma umræðunni um eina dagskrármálið fyrir í dag hefur verið vikið frá hefðbundnum fundartíma þingsins á mánudögum og fundur því settur klukkan þrettán þrjátíu í dag og fundartími þingflokksfunda hefur því raskast að því leyti